Tout le monde connaît dans l'hémicycle les défis importants auxquels la Tunisie est confrontée défi économique, avec un chômage qui explose, des disparités régionales extrêmement fortes entre la région de Tunis et le sud de la Tunisie, et parce qu'il y a eu aussi, bien sûr nous avons tous cela en mémoire des attentats terroristes qui ont mis fin au tourisme.

Sa transition démocratique est absolument remarquable. Rappelons nous que le prix Nobel de la paix a été attribué à la société civile tunisienne pour l'encourager à poursuivre sur cette voie, et pour toutes ces raisons, ces difficultés et, en même temps, le fait que la Tunisie maintienne le cap, y compris dans des temps difficiles, nous devons être, nous, Européens, à ses côtés. C'est pourquoi nous présentons ce matin ce plan d'aide macro financière de 500 millions le deuxième pour aider la Tunisie, qui a besoin de ces capitaux.

C'est à dire qu'on a ouvert l'idée d'un partenariat politique et économique avec l'ALECA.

Je trouve que cela est tout à fait pertinent et intelligent, et j'invite vraiment la Commission pour l'avenir, au delà du plan que nous allons adopter ce matin, à réfléchir et à penser les choses de cette manière. Je pense que ce serait plus utile et plus judicieux pour la Tunisie.

Chers collègues, nous voyons tous que nous devons être aux côtés de la Tunisie et des Tunisiens. Nous le devons pour eux, mais nous le devons aussi pour notre Union européenne, pour notre Europe.